2020. Le attività marittime e costiere, insieme all'utilizzo delle risorse del mare, devono diventare il volano per l'espansione di modelli di sviluppo sostenibile che permettano all'Europa di sbloccare il potenziale di crescita dell'economia blu garantendo al tempo stesso la tutela della biodiversità e dell'ambiente. In questo scenario uno strumento fondamentale è rappresentato dalla proposta di direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. Attraverso questa legislazione, infatti, si va a creare un quadro normativo per evitare una pianificazione sostenibile e sinergica delle attività terra mare dei nostri territori.